Zgadzam się, że wymiar sprawiedliwości jest jedyną instancją, która powinna decydować o wyrokach na osoby, bez względu na to, czy to są pospolici przestępcy, przestępcy wojenni czy też są to żołnierze na polu walki. Natomiast sugeruję, żeby zwrócić uwagę na to, że zwykła procedura karna jest wysoce niedoskonała, kiedy ścieramy się z fenomenem nazywanym międzynarodową siatką terrorystyczną, która przypomina rozproszoną niesymetryczną armię. Twierdzę, że konwencje genewskie spisane 60 lat temu również w niepełny sposób odpowiadają na to wyzwanie, a już na pewno w niepełny sposób odpowiadają na to wyzwanie humanitarne procedury karne w naszych państwach członkowskich.